Panie Przewodniczący!

To prawda, że w tej chwili musimy się zjednoczyć.

Trzeba jednak pomyśleć o rozsądnym wdrażaniu wymogów związanych z członkostwem w Światowej Organizacji Handlu i w tej chwili musimy wziąć pod uwagę, że zamiast pozytywnego rozwoju mamy w Jemenie państwo, które stanowi jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla światowego bezpieczeństwa.